Na žalost ni enega glavnega proglema problema. Če pa naj začnem, je glavni problem v upravljanju, kako upravljamo in razporejamo ljudi na delo. Tole je bilo, v zadnjih petih, šestih letih malo stihiji prepuščeno, ob ne ob praktično neresnem povečanju obsega dela v slovenskem zdravstvu smo povečali število zaposlenih za štiri tisoč. To se pravi, da je nekdo spregledal, da je treba tem štiri tisočim ljudem nekaj dati za delati, če sem zelo, zelo enostaven. Hkrati, govorimo o strašnem pomanjkanju odlivov v tujino, pa tega ne bi nismo preverili s številkami. Jaz se zdajle borim s sindikati, da pridemo do enakih številk. Kaj je res in kaj ni res v slovenskem zdravstvu? Nemalokrat se srečam s tem, da mi rečejo: "Ja, te vaše številke niso točne, čeprav so vzete iz naravnih statistik." Za za skrajševanje čakalnih vrst morate nekaj vedeti, da smo, pri nekaterih čakalnih vrstah poskrbeli, da plačamo vse, brez omejitve, in to se je še vedno obneslo. Če smo imeli planske operacije, srčni srčni, za, srce, če smo imeli to na planu, smo to že nekaj let nazaj dali s plana in plačamo vse in tule čakalnih dob ni. Prav tako se znatno skrajšujejo čakalne dobe na dve ključni preiskavi za postavitev diagnoze za CT in magnet. V samo to se zgodi v treh letih, ko vzpostaviš sistem - plačal bom vse, kar naredite. Sistem preprosto, to je počasi reagira, če ga posebej ne vzpodbujaš, in ja, ni bil vzpodbujan, v preteklosti. Jaz sem, izjava - jaz se pa z direktorji ne bom ukvarjal bolnišnic - še kako se je treba ukvarjati. Ključna točka je upravljanje - ali imamo uprave in menedžment v bolnišnicah, ki delujejo usmerjene? Imajo pa seveda zavezane roke, ker na drugi strani pa sindikat, ki pravi, standard in normativi, če pa hočete, da bomo več delali, pa vse v nadurah in pol se to ne izide. Ne v nadurah, v podjemnih pogodbah, ki so kar precej drage ratale že ne - redna ura, če je trideset, štirideset evrov, so ure za, ure, ki jih posamezne bolnišnice plačujejo za te dodatne programe tudi sedemdeset, osemdeset, devetdeset evrov, če sploh hoče kdo delati. Sprememba kulture, koliko je treba narediti za redni delovni čas, pa traja nekaj časa.